Am să vă dau câteva exemple din țara mea, România, și vă rog să mă credeți că, în calitate de scriitor și istoric, care conduce un cotidian și o revistă săptămânală, știu bine ce vorbesc.